Hij is niet dezelfde. Ik heb de indruk dat wij in de Europese Unie steeds meer toegaan naar centrale planning. De Europese Unie is begonnen als een liberaal project en wordt steeds meer een socialistisch project. Alles moet in Brussel worden voorgelegd en de nationale parlementen hebben bijna niets meer te zeggen.